Over het integriteitsbeleid van de Commissie zal ik niets meer zeggen maar wel over het integriteitsbeleid van het Parlement.

Want dat zijn stukken die naar het Bureau van dit huis gaan, dat is geheim.

Dat vragen we ook van de Commissie.

Volgens Klaus Welle is het mogelijk voor mij om alle afspraken die ik heb met lobbyisten op mijn webpage van het Europees Parlement te zetten en dan ga ik naar de automatiseringsdienst en die zeggen Nee hoor, dat kunt u niet doen.